Señor Presidente, señora Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, decía usted, señora Ashton, acertadamente, que la situación en la ribera sur del Mediterráneo está distrayendo la atención del conflicto de Oriente Medio y del proceso de paz, que se está prolongando ya, desde hace casi tres décadas, y parece que ha entrado en una fase de estancamiento. En este contexto están pasando cosas —su visita nos lo demuestra—, el proceso está siendo afectado por la situación general de la región y, un poco sobre la base de su visita, me gustaría formularle algunas preguntas para conocer su opinión. Esta mañana hemos debatido acerca de las dificultades existentes en el seno del Consejo de Seguridad para obtener una resolución adicional en el caso de imponer una zona de exclusión aérea en Libia. Me gustaría que valorase usted en qué medida ha podido afectar, al proceso de paz y a la credibilidad de un actor fundamental, el veto que se ha emitido recientemente con vistas a condenar los asentamientos en territorio palestino, y en qué medida esta no decisión del Consejo de Seguridad influye en la credibilidad de la administración Obama para dar continuidad a este proceso. En segundo lugar, cómo valora usted la decisión de la Autoridad Nacional Palestina de convocar elecciones presidenciales y legislativas antes del mes de septiembre y la negativa de Hamás a concurrir a estos comicios. Y, por último, cómo valora la dimisión del negociador jefe palestino después de la filtración de los documentos de Wikileaks, la remodelación del Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, y en qué medida estas filtraciones han afectado a la parte palestina, al Gobierno de Israel o, en su conjunto,